herra forseti ég mæli fyrir hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lagaákvæðum sem varða sölu

þingmönnum ætti að vera þetta mál að góðu kunnugt vegna þess að það er nú lagt fram fimmta árið í röð en hefur á síðustu fjórum árum ekki hlotið afgreiðslu með frumvarpinu er lagt til að einkasala áfengis og tóbaksverslunar ríkisins með annað áfengi en sterkt áfengi verði aflögð en með sterku áfengi er yfirleitt átt við áfengi með meiri vínandastyrk en tuttugu og tvö prósent á undanförnum árum og áratugum hefur hið opinbera dregið sig út úr atvinnurekstri á mörgum sviðum þar sem talið er að einstaklingar og fyrirtæki geti stundað viðkomandi starfsemi betur eða að minnsta kosti jafn vel og hið opinbera nú er svo komið að til algerra undantekninga heyrir ef ríki eða sveitarfélög standa í verslunarrekstri ein þeirra undantekninga er sala á áfengum drykkjum til einstaklinga en áfengis og tóbaksverslun ríkisins hefur enn sem komið er einkaleyfi á því að selja almenningi áfengi í smásöluverslun auk heildsöludreifingar á tóbaki og tóbaksgerðar lengi framan af var sala áfengis algerlega í höndum átvr það er fyrirtækið átti eða leigði húsnæði undir áfengisverslunina víðs vegar um landið og einungis starfsfólk þess afgreiddi áfengið

og á nokkrum stöðum á landinu sjá einkaaðilar um sölu á áfengum drykkjum fyrir áfengis og tóbaksverslun ríkisins með sérstöku samkomulagi við fyrirtækið ekki verður annað séð en að þetta fyrirkomulag hafi gefist vel þetta leiðir hugann auðvitað að þeirri spurningu hvers vegna ríkið eigi yfirleitt að standa í rekstri slíkra verslana erfitt er að finna rök fyrir tilvist áfengis og tóbaksverslunar ríkisins en aftur á móti eru fjölmörg rök gegn henni í ársskýrslu áfengis og tóbaksverslunar ríkisins fyrir árið tvö þúsund og tvö reifar stjórnin helstu röksemdir fyrir ríkiseinkasölu en á blaðsíðu níu í skýrslunni segir með leyfi forseta forvarnahlutverk átvr felst nú fyrst og fremst í því að fylgja eftir lagaákvæðum um lágmarksaldur þeirra sem kaupa áfengi tilvitnun lýkur þá segir að stefnan sé að nýta áhrifamátt fyrirtækisins til að með leyfi forseta hlúa að vínmenningu í landinu og miðla upplýsingum um afleiðingar á misnotkun áfengis tilvitnun lýkur þetta verða að teljast afar haldlítil rök til þess að viðhalda ríkiseinkasölu með vörur rétt er að benda á að einkaaðilum er treyst til að framfylgja reglum um lágmarksaldur til þess að kaupa tóbak og hið sama ætti þá væntanlega að gilda um sölu áfengis þá verður að spyrja hvort það sé hlutverk ríkisins að hlúa að tiltekinni vínmenningu í landinu með ærnum tilkostnaði um rökin gegn ríkiseinkasölu skal í fyrsta lagi nefna að einkaaðilar hafa séð um rekstur slíkra verslana með góðum árangri í öðru lagi er aðilum eins og verslunarmiðstöðvum og byggðarlögum mismunað eftir staðsetningu útibúa í þriðja lagi má nefna kostnaðinn af versluninni ólíklegt má telja að ríkisfyrirtæki reki þessar verslanir með hagkvæmari hætti en einkaaðilar mundu gera má í þessu sambandi benda á að fastafjármunir áfengis og tóbaksverslunar ríkisins voru á bókfærðu verði í efnahagsreikningi þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og tvö um einn milljarður króna en eignir alls ríflega þrjú komma tveir milljarðar króna eigið fé fyrirtækisins var ríflega tvö komma einn milljarður króna fjármunir sem fengjust með sölu eigna fyrirtækisins mundu nýtast ríkissjóði vel eftir sem áður gæti ríkisvaldið náð öllum þeim markmiðum sem það hefur sett sér í áfengismálum það eina sem mundi breytast er að verslunin yrði úr höndum þeirra sem eiga að sjá um verslun það er einkaaðila og ekki yrði um að ræða eins sterkt skömmtunarvald á þessari þjónustu af hendi hins opinbera og nú er leyfin til að selja áfengi yrðu veitt af sveitarstjórnum með svipuðum hætti og leyfi til vínveitingahúsa breytingin á verslun með áfengi og tóbak sem hér er lögð til er að aðrir en ríkið fái að sjá um smásölu léttvíns og bjórs eins og á öðrum sviðum en ekki er um að ræða breytingu á áfengisstefnu áherslum í tóbaksvörnum eða tekjuöflunarkerfi ríkisins á þessu sviði þó er lagt til að áfengis og tóbaksverslun ríkisins sjái eitt um sölu sterks áfengis en verði áfram heimilt að dreifa öllu áfengi í heildsölu og smásölu herra forseti á hundrað tuttugasta og þriðja löggjafarþingi flutti hæstvirtur heilbrigðisráðherra guðlaugur þór þórðarson tillögu til þingsályktunar um afnám einokunar ríkisins á smásölu áfengis og urðu töluverðar umræður um málið í þinginu þá hefur fyrrverandi þingmaður vilhjálmur egilsson ítrekað lagt fram frumvarp til laga um breytingu á einkasölu ríkisins á áfengi en það hefur ekki náð fram að ganga fróðlegt er að skoða þetta með tilliti til sögunnar því að áfengisverslun ríkisins fyrirrennari áfengis og tóbaksverslunar ríkisins var sett á laggirnar árið nítján hundruð tuttugu og tvö þegar bannlögunum var aflétt og tóbakseinkasalan var stofnuð í byrjun fjórða áratugarins þegar menn voru mjög gjarnir á að setja einokunarlög og hin ýmsu höft í íslenska löggjöf þar má til dæmis nefna einkaleyfi á síldarsölu einkaleyfi á viðtækjum einkarétt til útvarpsreksturs seinna komu síðan ýmis lög og höft eins og einokun á sölu bifreiða símtækja og annars slíks og fyrir einungis um fimmtán árum var ríkið með einokun á því að flytja inn eldspýtur þessum höftum hefur sem betur fer öllum verið aflétt í frumvarpi því sem ég mæli hér fyrir um er gert ráð fyrir að sveitarstjórnir geti veitt einstaklingum og lögaðilum leyfi til smásöluverslunar með léttvín og bjór

óheimilt verði að selja áfengi og tóbak undir kostnaðarverði en með því er átt við endanlegt kaupverð dreifingaraðila að viðbættum opinberum gjöldum svo sem áfengisgjaldi og tóbaksgjaldi að viðbættum virðisaukaskatti er þetta gert til að tryggja hagsmuni ríkissjóðs af innheimtu opinberra gjalda af þessari vöru og koma í veg fyrir óeðlilegt undirboð hins vegar ætti þetta fyrirkomulag ekki að raska eðlilegri samkeppni á markaðnum fyrir einstakar vörutegundir herra forseti rétt er að vekja athygli á að í frumvarpinu er gert ráð fyrir nokkrum takmörkunum á veitingu smásöluleyfis í fyrsta lagi er gert ráð fyrir að sveitarstjórnir ákveði afgreiðslutíma svo sem verið hefur þó þannig að verslanir með áfengi megi ekki vera lengur opnar en til klukkan tuttugu á kvöldin þá er gert að skilyrði að starfsmenn sem afgreiða áfengi skuli vera að minnsta kosti tuttugu ára gamlir sveitarstjórnum verður eftir sem áður heimilt að binda smásöluleyfi frekari skilyrðum svo sem staðsetningu verslana aðgengi merkingar og fleira þá er gert ráð fyrir að ekki verði leyft að selja áfengi í tilteknum tegundum verslana eru hér einkum hafðir í huga söluturnar myndbandaleigur og söluvagnar leitast er við að skilgreina þessa starfsemi nánar með vísan til ísat flokkunarkerfisins gert er ráð fyrir að áfengissmásalar greiði gjald til ríkissjóðs fyrir leyfi til að selja áfengi í smásölu líkt og gildir um innflutnings og heildsöluleyfi fyrir áfengi lagt er til að heimild ráðherra í tólftu grein áfengislaga til að ákveða hámarksafgreiðslutíma og önnur sérstök skilyrði varðandi smásöluleyfi í reglugerð verði felld brott enda er gert ráð fyrir að ákvörðun um leyfisveitingu færist til sveitarstjórnar herra forseti ég vil leggja áherslu á það að í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að flutningsmenn þessa frumvarps leggja áherslu á það að taka þurfi til skoðunar á áfengisgjaldi sem er lagt á allt áfengi samkvæmt lögum númer níutíu og sex nítján hundruð níutíu og fimm um gjald á áfengi og tóbaki

það er eðlilegt tel ég að þessi mál verði tekin til skoðunar og að sama skapi er eðlilegt að í framhaldi af þessu máli kanni menn það hvort ástæða er til þess sem ég er í sjálfu sér hlynntur að auknum fjármunum verði varið til forvarna vegna áfengisneyslu en ég vísa til þess sem sagt er um áfengisgjaldið í þeim texta sem fram kemur í greinargerðinni og tel ekki ástæðu til að lesa það allt upp hér þegar ég mæli fyrir málinu ég vil þó bæta því við sem hér hefur verið sagt og ítreka að þetta mál sem hér er flutt og þingmenn þriggja stjórnmálaflokka alls sautján talsins flytja getur í eðli sínu ekki talist mjög róttækt mál það má segja að í þessu frumvarpi felist ákveðin málamiðlun sjónarmiða sem uppi hafa verið á þessu sviði það eru til menn innan þings og úti í þjóðfélaginu sem hefði talið eðlilegt í ljósi þeirra grunnsjónarmiða sem þeir reyna að berjast fyrir í stjórnmálum að áfengis og tóbaksverslun ríkisins yrði einfaldlega lögð niður eða einkavædd og að einkaaðilum yrði fengið það hlutverk að annast verslun með bjór létt vín og sterkt vín að fullu þessi leið er ekki farin hér heldur er stigið minna skref það sem við erum að leggja til er það að kaupmenn í smásöluverslun fái heimildir til að selja í sínu búðum léttvín og bjór en ég vil leggja sérstaklega áherslu á það vegna þess að það hefur borið á því í umræðunni að þetta frumvarpi feli það í sér að þá verði einungis sterk vín eftir í áfengis og tóbaksverslun ríkisins vínbúðinni eins og hún kallar sig í dag þetta er rangur skilningur á þessu máli í þessu frumvarpi eru engin ákvæði sem mæla fyrir um það að áfengis og tóbaksverslunin sitji uppi með sterku drykkina en einkaaðilar selji bæ og léttvín nái þetta frumvarp fram að ganga er ekkert sem bannar átvr að halda áfram að selja þann bjór og það létta vín sem átvr hefur gert til þessa frumvarpið mælir eingöngu fyrir um það að einkaaðilar stórmarkaðir og ýmsar verslanir sem hér starfa fái ásamt ríkinu að selja bjór og léttvín í sínum verslunum það er mjög mikilvægt að þetta komi fram vegna þess að það hefur örlað á þeim misskilningi að tilgangur flutningsmanna þessa frumvarps sé annar og sá sem ég lýsti áðan er það vín rei ég vil líka benda á það háttvirtur þingmaður kristinn h gunnarsson að ég tel og við flutningsmennirnir að í þessu frumvarpi felist sóknarfæri fyrir svokallaða smákaupmenn kaupmanninn á horninu sem reka litlar verslanir og hafa svo ekki sé meira sagt átt undir högg að sækja gagnvart stórkaupmönnum og sterkum viðskiptablokkum í viðskiptalífinu sem hafa sölsað undir sig stærri og stærri hluta markaðarins ég held að það

skyldi maður ætla að samkeppnisstaða þeirra verði styrkari og ég hef heyrt það í samtölum mínum við þá aðila sem standa í slíkum verslunarrekstri að þeir líta löngunaraugum til þessa frumvarps vegna þess að þeir telja að það muni styrkja starfsemi þeirra og verslun þannig að ég tel að það sé engin spurning að verði þetta frumvarp að lögum muni það styrkja rekstrargrundvöll kaupmannsins á horninu manna sem standa í lítilli verslun eins og vestur í bæ í melabúðinni úr því að ég sé að einn þingmaður ágætur vesturbæingur ellert b schram er að biðja um orðið þá væri það auðvitað fengur fyrir hann og aðra vesturbæinga að geta keypt sér rauðvín með steikinni í melabúðinni það sama má auðvitað segja um þær glæsilegu fiskbúðir sem hafa sprottið upp á hverju horni eins og fiskisaga af hverju í ósköpunum er fólki á íslandi ekki treyst fyrir því að geta keypt sér hvítvín með fiskinum sem það kaupir í þessari verslun eða þá í ostabúðinni uppi á skólavörðustíg ég man að þegar ég bjó í belgíu og stundaði þar nám þá bjó ég við hliðina á ostabúð sem þar var þá gat fólk farið og keypt sér sinn ost og fengið sérfræðingana í þeirri búð til að velja gott rauðvín með góðum osti við íslendingar höfum ekki haft tækifæri á því að stunda slíka verslun fram til þessa og maður trúir því eiginlega ekki og skilur ekki hvers vegna löggjafinn hefur ekki heimilað íslenskum borgurum að gera þetta á árinu tvö þúsund og sjö ég tel herra forseti að við íslendingar höfum verið afskaplega aftarlega á merinni þegar kemur að verslun með léttvín og bjór og telja að nú sé ástæða til að nú verði gripið til ákveðinna breytinga í því sambandi ég hef ekki miklar áhyggjur af því að neysla á þessum vörum muni aukast mjög verulega þrátt fyrir að aðgengi muni breytast en ég hugsa að sú breyting sem þetta frumvarp mun kannski helst hafa í för með sér væri sú að það verði á íslandi til annars konar menning í tengslum við þessar vörur sem ég tel að sé kannski aðeins eftirsóknarverðari eins drykkjumenning sem hefur verið viðhöfð á íslandi og ekki gefið neitt sérstaklega góða raun þetta eru atriði sem ég taldi ástæðu til að kæmu fram í umræðunni eins og ég sagði í upphafi minnar ræðu er þetta mál flutt óbreytt fimmta árið í röð ég og aðrir flutningsmenn þessa frumvarps sem koma úr þingflokki sjálfstæðisflokksins samfylkingar og framsóknarflokks vonumst til þess að umræður um frumvarpið verði málefnalegar og að þessu sinni fái þingheimur tækifæri til að greiða atkvæði um málið þegar það hefur verið afgreitt úr nefnd og segja sína skoðun á því hvort það sé ástæða til að ráðast í þessar breytingar auðvitað konar maður að í kjölfar síðustu alþingiskosninga síðasta vor hafi skolað inn á fjörur alþingis fleiri réttsýnum þingmönnum sem